Après six essais nucléaires et des dizaines de tirs de missiles, il est frappant de voir que Kim Jong un a beaucoup d'assurance et ne craint pas les conséquences de ses actes.